Wir dürfen nicht mehr zuschauen, wie in Europa die Verteilung des Wohlstands immer weiter auseinanderfällt, wir dürfen nicht zuschauen, wenn in ganz Europa das Arbeitsrecht mit Füßen getreten wird, wenn wir uns beispielsweise die neuen sozialen Rückschrittspläne in Österreich anschauen ganz neu der unsägliche 12 Stunden Arbeitstag und wir dürfen auch nicht zuschauen, wenn die Bürgerinnen und Bürger ihren Glauben an den Traum von einem Europa verlieren, in dem alle vom Wohlstand profitieren und es unseren Kindern einmal besser geht. Uns werden weder Nationen noch wundersame Kräfte des Marktes retten. Deswegen müssen wir uns selbst retten und jetzt handeln.

Soziale Mindeststandards müssen zwingend für alle Mitgliedstaaten gelten, denn nur mit sozialen Mindeststandards, mit Mindesteinkommensschemen und einer Unterbindung von Lohn und Sozialdumping können wir das Ost West Gefälle sowie das Nord Süd Gefälle überwinden.